Señor presidente, la multinacional norteamericana Alcoa ha anunciado recientemente el cierre de sus plantas en Avilés y en A Coruña y el despido de todos sus trabajadores 686 vidas rotas, 686 familias en la más absoluta incertidumbre por una compañía que sigue registrando beneficios en su cuenta de resultados. Por eso exijo desde aquí, desde el Parlamento Europeo, que esa empresa abra una mesa de negociación con todos los agentes sociales, con los agentes públicos, para evitar su cierre. Y pido a la Unión también que no sea notaria de las intenciones de la compañía americana Alcoa y que se una al clamor de Asturias y de Galicia y de toda España para defender esas dos plantas en nuestro país. Estaremos luchando, evitaremos ese cierre y el Parlamento estará unido a los trabajadores porque ¡Alcoa no se cierra!